Herr Präsident! Erst vor wenigen Wochen hat ja die EU Kommission die Baltisch Adriatische Achse auf die Liste der in den nächsten Jahren zu fördernden Großprojekte gesetzt.

Sie umfasst 85 Ballungsräume und Wirtschaftszentren, 138 See und Binnenhäfen sowie 28 Grenzübergänge zu Drittländern und zählt mit rund 24 Mio. t Güteraufkommen pro Jahr zu den wichtigsten Alpenquerungen. Diese Fakten veranschaulichen sehr gut, welch positiven Effekt die Baltisch Adriatische Achse für die daran beteiligen Länder haben wird. Sie wird die östlichen EU Mitgliedstaaten näher an das Zentrum Europas heranführen und sie besser anbinden, und dies führt nicht nur zu einem Wirtschaftswachstum in den Anrainerstaaten, sondern auch zur Stärkung des Binnenmarkts. Neben einer weiteren Chance zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene wird sie vor allem auch für den Personenverkehr die Reisezeiten drastisch verkürzen. Dies eröffnet neue Perspektiven für den Tourismus und bietet für uns alle somit eine verbesserte Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens.